Consiliul European din iunie 2009 a solicitat Comisiei Europene să elaboreze și să prezinte o strategie pentru regiunea Dunării până la sfârșitul anului 2010. Comisia Europeană și statele membre ar trebui să adopte o strategie europeană comună, care să unifice inițiativele existente privind Dunărea și să mărească importanța acestui fluviu în cadrul politicilor Uniunii Europene. Strategia pentru regiunea Dunării ar trebui să se concentreze pe obiective și proiecte comune în domeniul transportului, energiei, mediului și al cooperării culturale. Anul trecut, Comisia de transport și turism a Parlamentului European a organizat o delegație în regiunea Dunării, pentru a cunoaște și promova potențialul acestui fluviu în cadrul politicilor europene. Una dintre principalele concluzii ale acestei delegații a fost aceea de a crea în Parlamentul European un inter grup pentru promovarea Dunării.